Pane předsedající, já bych chtěl vyjádřit své obavy ohledně nové formy organizovaného zločinu, který ohrožuje bezpečnost a komplikuje nám řešení migrační krize. Jedná se o obchod s odcizenými osobními doklady, které pomáhají nelegálním migrantům dostat se do Evropské unie. Tito lidé díky získaným pravým pasům se velice snadno vyhnou hraničním kontrolám, migračním předpisům a vízovým požadavkům.

Vytvářejí sofistikovaná řešení a profesionální sítě a fungují také nadnárodně, čímž je bezpečnostní hrozba stále silnější pro Evropskou unii.